Pane předsedající, i já chci vítat tuto právní úpravu, která konečně sjednocuje tuto ochranu na evropské úrovni, protože skutečně mnohé státy neměly tuto ochranu zakotvenou ve svých právních řádech, a nás by měla především zajímat ochrana využívání evropských fondů, protože možnost zneužití,

My máme v České republice zkušenosti se zneužíváním evropských fondů. Myslím si, že ta ochrana oznamovatelů je skutečně důležitá. My jim musíme dát nástroje, které umožní plnit i jejich poslání, samozřejmě zajistit přímý kontakt s institucemi a důvěrnost takovýchto jednání. Chtěl bych rovněž upozornit na to, aby byla chráněna případně i ta druhá strana, ta, která je z těchto podvodů případně obviněná, protože možnost zneužití je velmi vachrlatá, velmi tenká. Ta linie překročení spravedlivého zájmu na těchto informacích a možnost neoprávněného obvinění je skutečně